kennslu og atvinnuþróunar þetta er ekki í fyrsta skipti sem þessi tillaga kemur hér til umræðu í þinginu hún var flutt hér líka á síðasta þingi hundrað þrjátíu og níu löggjafarþingi en varð ekki útrædd þá flutningsmenn með mér á þessari tillögu eru háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir jónína rós guðmundsdóttir oddný g harðardóttir og þorgerður katrín gunnarsdóttir tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að beita sér fyrir því að rannsókna mennta og atvinnuþróunartækifæri einstakra landshluta verði skilgreind í ljósi sérstöðu og sérhæfingar á hverjum stað skilgreiningin verði höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fjárframlög og stuðning við fyrirtæki og stofnanir í viðkomandi landshlutum þetta verði gert meðal annars í tengslum við þá heildarstefnumótun sem boðuð hefur verið af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytisins í málefnum háskóla landsins og sem liður í því að marka hverjum landshluta sérstöðu í rannsóknum og kennslu og leggja grunn að uppbyggingu og verkaskiptingu á sviði rannsókna og háskólakennslu á landsvísu eins og heyra má lýtur þessi tillaga að stefnumörkun háskólastarfs í landinu annars vegar og hins vegar að markvissum stuðningi og stefnu fyrir atvinnulíf á landsbyggðinni eins og um var getið hér áðan boðaði mennta og menningarmálaráðherra í upphafi þessa kjörtímabils heildarendurskoðun á málefnum háskólanna slík endurskoðun kallar á skýrari stefnumótun en verið hefur þar sem umsvif háskólastarfsemi í landinu hafa aukist ört undanfarin ár við mótun mennta og rannsóknastefnu háskólastigsins er mikilvægt að horfa til sérstöðu háskólasvæðanna og nýta sem best þá krafta og þær stofnanir sem fyrir eru í hverjum landshluta þegar taka þarf ákvarðanir í atvinnumálum er einnig mikilvægt að líta til nýsköpunar og þróunarmöguleika í samstarfi atvinnufyrirtækja og háskólaumhverfisins víða um land hefur nú þegar þróast háskóla og rannsóknaumhverfi með háskólasetrum rannsókna og fræðasetrum fræðslu og símenntunarmiðstöðvum útibúum rannsóknastofnana og fleiru nú þegar til umræðu er að skerpa stefnumótun íslenska háskólastigsins liggur beinast við að byggja á þeim grunni sem fyrir er þannig væri til dæmis eðlilegast að miða rannsókna og fræðastarf á vestfjörðum við málefni hafs og strandsvæða almennt slík skilgreining mundi efla rannsóknastofnanir á vestfjörðum og þau atvinnufyrirtæki sem nú þegar sinna rannsóknum og

á sama hátt mætti hugsa sér að rannsókna og fræðastarf á norðurlandi svo dæmi sé tekið miðaðist við möguleika í ferðaþjónustu fiskeldi og búnaðarfræðum í tengslum við háskólana á hólum og akureyri rannsóknastofnanir á svæðinu og fleiri aðila þessi þingsályktunartillaga frú forseti er í góðu samræmi við áður fram komna stefnumótun sveitarfélaga og atvinnulífs markmið vaxtarsamninga byggðaáætlanir sóknaráætlun tuttugu tuttugu svo dæmi sé tekið það má geta þess að í nágrannalöndum okkar er að finna dæmi þess hvernig öflugar háskóla og rannsóknastofnanir hafa orðið til á grundvelli skilgreiningar sérstöðu af því tagi sem hér er lögð til má til dæmis nefna háskólann í tromsö sem hefur skilgreint sig á alþjóðavísu sem miðstöð rannsókna og kennslu í málefnum haf og strandsvæða á norðurslóð meðal annars varðandi lífríki sjávar veiðar vistkerfi loftslag vatna og sjávarlíffræði lífsskilyrði sjávardýra fæðuval og fæðuframboð auðlindastjórnun og umhverfishagfræði svo nokkuð sé nefnt hér er með öðrum orðum frú forseti lagt til að farið sé í nauðsynlega skilgreiningarvinnu og hún sé samþætt stefnumótun með það að markmiði að nýta sem best þá fjármuni sem til ráðstöfunar eru það er auðvitað mikilvægt á öllum tímum að gera þetta en ekki síst þegar fé er af skornum skammti eins og við búum við um þessar mundir ég tel að ef þessi þingsályktunartillaga verður að veruleika nær fram að ganga hér skapist gullið tækifæri til þess að skerpa á og styðja við þá stefnumótun sem þegar er orðin og fyrirhuguð er í málefnum háskólastigsins málefnum atvinnulífsins út um landið ég tel að þetta yrði mjög til góðs fyrir nýsköpun og atvinnuþróun landshlutanna almennt ég legg til frú forseti að þessu verði vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar